Wir haben also für diese Gruppe eine besondere Politik zu gestalten, und das muss nicht nur darin münden, dass wir, wie der Kollege Zeller ausgeführt hat, viele Programme haben und besondere Geldmittel dafür bereitstellen, sondern es muss auch heißen, dass wir die nötige Flexibilität walten lassen, was die europäischen Programme anbelangt. Das hängt zusammen mit den Indikatoren, die zu erstellen sind, aber vor allem auch, welche Politiken wir besonders fördern wollen. Aber es ist nicht nur eine Aufgabe von Kommissar Hahn, hier eine ordentliche Politik zu betreiben, denn die Politik für Berggebiete spielt in alle europäischen Politikgebiete hinein. Die Agrarpolitik ist bereits zitiert worden.

Hätte er sie genau gelesen, so hätte er gemerkt, dass wir sehr wohl in der letzten Legislatur für diese Problembereiche Lösungen einbezogen haben. Es wird also auch insbesondere an Kommissar Hahn liegen, als Repräsentant der Regionen dafür zu sorgen, dass diese Besonderheiten in allen Politikbereichen der Europäischen Union ihren Widerhall finden.